Monsieur le Président, l'une des priorités en matière de santé publique en 2016, c'est, sans aucun doute, la conférence sur le refinancement du Fonds mondial de lutte contre le sida.

La communauté internationale a été invitée à faire face à ses responsabilités baisser la garde devant la menace que constituent, de nos jours, non seulement le sida, mais aussi d'autres maladies comme le paludisme et la tuberculose, serait faire preuve de myopie. Les résultats encourageants obtenus depuis le lancement du Fonds mondial en 2002 plaident nettement en faveur de la poursuite du combat contre ces maladies. Il faut espérer que non seulement la Commission, mais aussi tous les États membres de l'Union européenne ainsi que l'ensemble des pays industrialisés, comprendront bien les priorités en matière de santé publique mondiale. Pour ce qui est du sida plus particulièrement, ceux qui, naguère encore, croyaient devoir s'opposer au développement de la thérapie, c'est à dire à l'accès des patients atteints du sida aux antirétroviraux, ont bien dû admettre que leur frilosité et leur prudence exagérées, à l'époque, nous auraient conduit tout droit dans l'impasse.

2000. La Commission a pris ses responsabilités, disais je, c'est maintenant aux États membres de l'Union européenne d'en faire de même.